Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'apertura dei negoziati per il nuovo accordo di partenariato tra l'Unione europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico rappresenta una grande opportunità per migliorare le caratteristiche dell'accordo di Cotonou e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'eradicazione della povertà, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo economico e sociale e l'integrazione degli Stati ACP nell'economia globale devono rimanere fari nella nuova negoziazione. Allo stesso tempo, è necessario che le sfide odierne incarnate dall'Agenda 2030 dell'ONU e dall'Agenda 2063 dell'Unione africana vengano messe in luce anche nel nuovo accordo sviluppo sostenibile, lotta al cambiamento climatico, definizione di vie legali di immigrazione e promozione della pace. Abbiamo sottolineato, anche oggi, il ruolo che l'immigrazione ha nel contesto europeo. Il nuovo accordo tra i paesi ACP e l'Europa non può trattare di immigrazione solo in termini di rimpatrio. Deve trovare posto un'ambiziosa politica olistica, che consenta di lavorare in direzione dell'eradicazione della povertà e delle cause profonde dell'immigrazione.

Chiediamo con insistenza che venga consolidato il dialogo politico a garanzia del rilievo democratico delle nostre attività. Per questo vediamo di buon occhio la possibilità di coinvolgere nelle riunioni periodiche ACP Unione europea l'opposizione e la società civile. Dobbiamo infatti lavorare sempre più con la cittadinanza e in direzione della cittadinanza. Attuare e rafforzare le politiche giovanili e di genere, costruire un sistema che consenta un controllo sul rispetto dei diritti umani, che tenga conto delle segnalazioni della società civile. Il rispetto e la promozione dei diritti fondamentali dell'uomo sono stati il caposaldo dell'accordo di Cotonou e dovranno essere allo stesso modo le basi su cui costruire il futuro accordo.